þingmönnum til upplýsingar um fundarhald næstu klukkutímana vill forseti tilkynna að matarhlé verður frá klukkan sjö þrjátíu til áttunda atkvæðagreiðslur verða klukkan áttunda þegar gengið verður til dagskrár verður tekið fyrir sextánda dagskrármálið stimpilgjald og framhald umræðu um það frá